poniedziałku?

ma zgłoszeń. Proszę państwa, odnośnie do wtorku i środy też nie mam zgłoszeń, ale w związku z jutrzejszą debatą na temat stanu Unii, chciałbym na chwilę zatrzymać się na tym temacie To jest nadzwyczaj ważna debata, którą odbywamy w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy. Chcemy tę debatę przeprowadzić ze szczególnym podkreśleniem roli Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o określenie przyszłości Unii. Sądzę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby ta debata wypadła w sposób właściwy, odpowiedzialny, i żebyśmy w ramach traktatu lizbońskiego przyjęli na siebie odpowiedzialność za wiele spraw, które się wydarzą w Unii w następnych latach. Dlatego też, jak sądzę, wszyscy podchodzimy do tego bardzo poważnie. Jak wszystkim posłom zapewnie wiadomo, Konferencja Przewodniczących omawiała także tę kwestię w ostatni

Na Konferencji Przewodniczących cztery dni temu odbyliśmy dogłębną dyskusję dotyczącą

Parlamentu. Liderzy grup politycznych podkreślili znaczenie zapewnienia możliwie najszerszej obecności podczas tej kluczowej debaty, pierwszej tego rodzaju. Już w lipcu szefowie grup politycznych ustalili, że nie będą udzielane zezwolenia na jakiekolwiek spotkanie, które miałoby mieć miejsce w trakcie tej debaty, czyli

11.30 nie ma żadnych innych spotkań, żadnych innych debat, żadnych innych zapowiadanych spotkań posłów do Parlamentu Europejskiego. W ostatni czwartek przewodniczący grup politycznych postanowili także o wprowadzeniu specjalnej kontroli obecności posłów na sali obrad podczas debaty. Obecność posłów byłaby kontrolowana przez naciśnięcie przycisku w trzech różnych

18.30 i zwrócę się do Prezydium, jako właściwego organu, z prośbą o ustalenie szczegółów działań, które należy podjąć, w jaki sposób wykorzystać informacje o obecności na sali. Pomijając kwestię decyzji, którą podejmie Prezydium, decyzji, której jeszcze nie znamy, chciałbym zwrócić się do państwa z osobistym apelem o obecność podczas tej kluczowej prezentacji programu prac Unii Europejskiej na najbliższy rok. Przypominam jutro o

obecność na sali. Jest to także ważne dla obrazu naszego Parlamentu i wzięcia odpowiedzialności za to, co się będzie w Unii działo